Actuellement, seuls les fertilisants traditionnels obtenus par extraction ou par des procédés chimiques bénéficient de l'accès au marché intérieur et ont le fameux label CE, alors que 50 des engrais actuellement sur le marché en sont exclus organiques, sous produits animaux ou agricoles, déchets biologiques. En conséquence, les engrais obtenus sur des principes de l'économie circulaire en sont pour l'instant exclus. Cette initiative, ce texte a donc deux objectifs. Le premier est d'inciter à la production dans l'Union européenne d'engrais issus de matières organiques ou secondaires pour développer le modèle de l'économie circulaire en transformant des déchets en éléments nutritifs, réduisant ainsi la dépendance de l'Union européenne aux substances nutritives importées de pays tiers. Cette proposition vise à établir pour les engrais organiques des conditions de concurrence égales aux engrais minéraux. Le second objectif est d'établir des taux limites de contaminants dans les engrais. Les taux proposés par la Commission sont irréalisables et dangereux pour l'industrie utilisant le phosphate comme source naturelle pour l'élaboration de ses engrais secondaires. L'industrie française des engrais organiques ou secondaires est très développée et a tout intérêt à bénéficier de l'ouverture du marché intérieur et de l'octroi du label CE. Ces acteurs économiques subissent de facto une distorsion de concurrence face au marché des engrais minéraux et chimiques.

En revanche, le soutien sur ce dossier de la part des députés français de tous partis politiques de cet hémicycle est toujours attendu de la part des acteurs de ce secteur. Outre l'enjeu vital pour l'industrie française des engrais phosphatés, la proposition de la Commission aurait également la mauvaise idée de ne nous faire dépendre que d'une seule source d'approvisionnement de phosphates et l'effondrement du marché du phosphate nord africain pourrait avoir de graves répercussions sur l'équilibre social de ces pays. L'intérêt géopolitique est également un enjeu important de ce texte.

La délégation française du Front national ne saurait donc demain, lors du vote, choisir de sacrifier de trop nombreux emplois français par une logique idéologique et dépourvue de bon sens, en choisissant des taux de cadmium beaucoup trop faibles. Il est sans doute préférable que l'industrie française des engrais secondaires et organiques accepte le statu quo en restant temporairement exclue du marché unique, plutôt que de risquer de voir nombre de ses collaborateurs être licenciés. L'instrumentalisation d'un besoin économique au profit d'objectifs contradictoires ne me semble pas le meilleur moyen d'aider le tissu industriel européen.